Żeby tak się stało, potrzebne są rozwiązania polityczne, a być może tego nie należy wykluczyć również działania wojskowe.

Czy przewidujemy rozmowy z Rosją, bo one są kluczowe dla tej sprawy?